virðulegi forseti svo ég fái að fara aðeins í gegnum svar hæstvirtur ráðherra

fara fram sjálfstæð og óháð rannsókn á vegum alþingis sem taki til tímabilsins frá nítján hundruð níutíu og sjö til dagsins í dag ráðherra leiðréttir mig ef ég er eitthvað að misskilja hana hérna í hennar seinna andsvari ég vil ítreka síðan viðaukann við spurninguna mína varðandi lýðræðislegt kjör mín afstaða er sú að atkvæðisréttur eigi að byggjast fyrst og fremst á einstaklingnum en ekki peningunum sem viðkomandi á ég hef líka verið þeirrar skoðunar að það sé mikilvægt að standa vörð um samtrygginguna sem felst í því lífeyrissjóðakerfi sem við erum með nú í dag því vil ég ganga á eftir svari við þessum spurningum hvort ráðherrann hafi tekið afstöðu til þess hvernig atkvæðum eigi að vera háttað þegar er verið að kjósa í stjórn í lífeyrissjóðunum vonast ég til að fá skýrt svar frá